A tíz új tagállam öt éve van az Európai Unióban.

Eleinte a régi tagállamok részéről volt egy bizalmatlanság, de ez fokozatosan oldódott, sőt egy idő után bebizonyosodott, hogy az új tagállamok számos kérdésben például a szolgáltatási irányelvben, vagy a munkavállalás szabadságában az Unió reformjának élharcosai voltak. Ezért azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy ez az öt év egy nagyon komoly tanulóidő volt. Ugyanakkor rá kell mutatnunk arra, hogy vannak még diszkriminatív intézkedések az új tagállamokkal szemben. Elég arra utalnom, hogy az új tagállamok gazdái az idén is csak a 60 át kapják annak, amit a régi tagállamok gazdái. Ezzel együtt azt kell mondjam, hogy az uniós csatlakozás egy win win kölcsönösen előnyös lépés volt, és ezúton szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy befogadtak bennünket, új tagállamokat.